Beide kernpunten hebben een grote toegevoegde waarde op EU niveau en er is ook sprake van nijpende tekorten in de uitvoering. Ik was zondag waarnemer bij de eerste vrije verkiezingen in Tunesië. Dan zie je van dichtbij dat de Arabische Lente vraagt om slagkracht, om zichtbaarheid van de Europese Unie, om concrete ondersteuning als het gaat om verdergaande democratisering en opbouw. En OO, het zevende kaderprogramma, is essentieel voor de concurrentiekracht, nu en straks.